Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes odločamo o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. V pravni red Republike Slovenije prenašamo Evropsko direktivo s konca leta dva tisoč sedemnajst, ki govori o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških inštrumentov v primeru stečaja banke. Prinaša poenotenje pravil in enako presojo položaja upnikov banke v vseh državah Evropske unije. Odsotnost harmoniziranih pravil na ravni Evropske unije je namreč v preteklosti ustvarjala negotovost, tako za banke kot tudi za investitorje, torej imetnike podrejenih kvalificiranih obveznosti banke. Organom za reševanje bank je oteževalo uporabo inštrumenta za reševanje sredstvi upnikov, zlasti v primeru čezmejnih finančnih skupin , kjer je potrebno upoštevati različne nacionalne predpise. In to zlasti zato, ker se sredstva upnikov po pravilih za reševanje bank lahko uporabijo tudi za kritje izgub banke, pri čemer pa noben upnik ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja banke. Direktiva določa nov razred dolžniških vrednostnih papirjev banke, ki je uvrščen za prednostnimi in drugimi nezavarovanimi terjatvami, a pred obveznostmi iz naslova lastniškega kapitala banke. S predlagano spremembo zakona se uvaja tudi zahteva, da izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev vzpostavijo in javno objavijo seznam, z informacijami glede razvrstitve teh instrumentov v primeru insolventnosti. To je pomembno zlasti za nepoučene vlagatelje, praviloma gre za fizične osebe, saj bodo tako bolje seznanjene s tveganji, povezanimi z z določenim dolžniškim instrumentom. Glede na izkušnje iz zadnje sanacije bančnega sistema je uvedba večje transparentnosti in informiranja vlagateljev nujno potrebna, zato te spremembe zakona pozdravljamo. Glede na povedano bomo v poslanski skupini LMŠ predlog zakona podprli. Hvala lepa.